Maar laten we niet vergeten waarom het helaas nodig is om op deze manier met de Verenigde Staten samen te werken.